Trump constitue une déclaration de guerre dirigée contre les industries de l'acier et de l'aluminium de l'Union européenne. Elle menace des dizaines de milliers d'emplois et la vie de territoires, de villes, sur un fond d'affaiblissement de nos industries. Ce protectionnisme est d'ailleurs combiné avec la baisse des impôts sur le capital aux États-Unis et les fluctuations compétitives du dollar. Cela relancera les taux d'intérêt à la hausse et l'inflation qui constituent des impôts sur les pauvres tandis qu'ils alimentent les marchés financiers. Ces jeux combinant guerre commerciale et guerre monétaire peuvent devenir très dangereux pour les travailleurs des deux côtés de l'Atlantique et pour le monde entier. La solution n'est donc pas dans la guerre économique, dont les seuls fantassins sont les travailleurs, ici et aux États Unis. Il convient donc, dans l'immédiat, de déclencher les mécanismes de sauvegarde de nos industries, de l'emploi, mais en même temps, il faut développer un nouveau projet de partenariat commercial avec une action commerciale commune de l'Union européenne, à partir de l'intérêt général humain, avec des prix stables pour l'acier et un nouveau système monétaire mondial.